Tisztelt Elnök Asszony! Tudjuk, hogy a populista kormányok folyamatosan megkérdőjelezik és tagadják, mégis úgy van, hogy az európai menekültügyi rendszer egyik legfontosabb elemét, a külső határok védelmének a biztosítása jelenti. És ebben a mostani vitában pontosan arról van szó, hogy hogyan tudjuk a pénzügyi kereteket ehhez biztosítani. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a tagállamok egyedül nem mindig képesek megbirkózni a menekültügyi kihívásokkal. Ezért van szükség arra, hogy az unió anyagi támogatásban is részesítsen egyes tagállamokat. Ugyanakkor nagyon világossá kell tenni a menekültügyet nem lehetett externalizálni, nem lehet harmadik országokra terhelni. Ez az alap nem ezt a célt szolgálja. A közös európai menekültügyi politikának valóban európainak kell lennie. A határvédelem nem jelentheti azt, hogy a menekülteket minél nagyobb számban kitoloncoljuk, de azt sem, hogy harmadik országbeli táborokban tartjuk őket. Ennek az alapnak sokkal inkább az a célja, hogy az emberi jogok figyelembevételével segítse az európai határok védelmét.